Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor commissario, a fronte dello scandalo che nelle ultime settimane ha investito il settore della carne in Brasile, chiediamo con forza alla Commissione di garantire misure tempestive a tutela della salute dei consumatori europei, e chiediamo alle autorità brasiliane la massima collaborazione nell'accertare le responsabilità e salvaguardare la propria credibilità. Lasciatemi però sottolineare che quella di cui dibattiamo oggi è una grave frode commerciale, che non deve essere strumentalmente utilizzata come scusa per un possibile stop ai negoziati con il Mercosur. Viceversa, proprio un accordo potrà fornire un quadro giuridico più solido a tutela dei cittadini europei. I negoziati sono oggi in una fase cruciale, e mentre altri propongono guerre commerciali e protezionismo, non dovremmo lasciarci sfuggire l'opportunità di rafforzare i legami già esistenti con quest'area strategica per l'Unione europea.